Monsieur le Président, chers collègues, le débat et le vote prévus en présence de Mme Lagarde demain étaient programmés de longue date. C'est un débat évidemment essentiel et Mme Lagarde nous a fait savoir très tardivement qu'elle était retenue par des obligations à Washington et qu'elle ne serait pas présente. Certains prétendent aujourd'hui que son audition devant la commission des affaires économiques serait suffisante, ce n'est évidemment pas le cas. Trop souvent, notre Parlement est considéré comme une simple chambre d'enregistrement de décisions qui sont prises ailleurs et dans l'opacité.

C'est une marque de mépris à l'égard de la seule institution européenne qui a la légitimité du suffrage universel.

La politique de l'euro fort, la politique de lutte contre l'inflation ne sont pas sans conséquences, nous le savons tous, sur l'emploi et sur les exportations européennes. Cela nécessite un vrai débat avec la principale intéressée. Notre groupe demande donc à Mme Lagarde d'avoir la courtoisie de venir débattre devant le Parlement européen et demande évidemment, en conséquence, le report du vote et du débat prévus demain.